Hvala lepa, predsedujoči! Ministri, vprašanje gre pa sicer samo ministru za zdravje. Pravzaprav, katerakoli vrata odpremo na področju zdravstva, je nekaj narobe in, dejstvo je, da ljudje izgubljajo upanje in pravijo, naše zdravstvo umira. Če ne umira, pa lahko rečemo, saj da je močno bolno in je samo še vprašanje časa, kdaj bo dejansko vse skupaj kolapsiralo. Na eni strani imamo nedopustne čakalne, vrste, na drugi strani zdravnike in ostale zdravstvene uslužbence, ki zgorevajo in vsak dan niti ne vedo, kako bi zaključili dan, tudi zaradi tega, ker so, velika odstopanja tudi med tem, kaj je s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje, se pravi, kateri programi se upoštevajo, kateri ne, skratka, na velikih področjih so številne zmešnjave. Najhuje od vsega pa je, da naše zdravstvo že dolgo ni brezplačno. Ljudje dobesedno tiste zadnje cente od pokojnin devajo na stran, ker vejo, da če se jim bo karkoli zares zgodilo, bojo morali plačati. Najhuje pri vsem tem pa je, da ni več brezplačno niti za naše otroke. Zato se bom tukaj ustavila na, ortodontiji za otroke in mladostnike. Vi natančno veste, da že tukaj vsi otroci ne pridejo do tako imenovanega, zdravljenja v okviru Zavoda za zdravstveno zavarovanje, kajti so določeni točkovniki in pač razlika je v tem, da nekateri otroci pridejo do tega, drugi ne. Ampak kaj je še hujše? Mi imamo v Sloveniji petnajst tisoč otrok, ki čakajo v čakalnih vrstah. Zdaj, ortodonti pravijo, da zaradi teh čakalnih vrst se lahko zgodijo tudi takšne nepravilnosti, ki jih je potem zelo težko odpraviti ali pa celo nemogoče. Konkretno, za normalno napotnico otroci čakajo tudi do devet let, za napotnico hitro šest let. Zato vas v tem prvem delu, minister, resno sprašujem, kaj boste storili na tem področju, da se zadeve izboljšajo in da ne bomo imeli čakalnih vrst kot jih imamo. Ker imam še nekaj sekund, ko sem v tujini govorila s strokovnjaki in tudi zdravstvenimi uslužbenci, kakšne čakalne vrste imamo v Sloveniji na tem področju, je bilo rečeno, saj ste se zmotili in trikrat so preverjali moj podatek. Tako da, prosim, povejte, kaj boste storili.